Hijos, casi todos, de funcionarios españoles, están recibiendo un trato discriminatorio e injusto. La tabla de equivalencias que se está aplicando, recientemente consolidada por el ministerio español, reduce medio punto o un punto a los alumnos que han estudiado en las Escuelas Europeas.

Esto significa que, a la hora de tratar de integrarse en carreras que tienen una nota de corte elevada, quedan fuera del sistema.

En segundo lugar, porque es una discriminación básica. No se puede ir presumiendo de ser un país europeo cuando realmente se está tratando de manera injusta y discriminada a los alumnos de nuestras Escuelas Europeas.